Pokud připustíme tento princip, že bude porušována neutralita informací, a to beztrestně, bez zásadního dohledu ze strany příslušného GŘ MOVE, tak si myslím, že to je skutečně skandální. Měli bychom trvat na dodržování pravidel, a pokud jsou spotřebitelé tlačeni k určitému způsobu chování, tak se podle mého názoru jedná o nekalou soutěž. Jedná se o porušování pravidel hospodářské soutěže.

Pokud je tento princip porušován, tak to skutečně vyvolává zásadní otázky, zdali platí rovnost práv v Evropské unii.